í kjölfar fyrstu efnahagskreppu síðan nítján hundruð þrjátíu er um allan heim rætt um ástæður hrunsins á fjármálamörkuðum heimsins það er rætt um hver voru viðbrögð stjórnvalda og eftirlitsaðila við blikkandi viðvörunarljósum en einnig um nauðsyn þess að grípa til aðgerða til að koma í veg fyrir eða reyna að afstýra öðrum slíkum áföllum í bráð og lengd það er ljóst að eftirlitskerfi og stjórntæki í hinu kapítalíska og alþjóðlega hagkerfi frjálshyggjunnar ýmist í kjölfar þessa hvernig endurskipuleggja þurfi stjórnkerfi í peningamálum þjóða til þess fyrst og fremst að tryggja að sparnaði fólks verði ekki stolið á nýjan leik og hann selfluttur yfir landamæri jafnvel í skattaskjól út og suður menn ræða nauðsyn þess að aflétta bankaleynd sem er hið heilaga vígi auðmagnsins og menn ræða nauðsyn þess að breyta lagarammanum um peningamarkaðinn og endurskipuleggja allt regluverk og eftirlit í heimi frjáls flæðis peninga og yfirþjóðlegra fjármálafyrirtækja þetta eru og verða verkefni og viðfangsefni næstu mánaða og missira hér á landi sem víða um heim það er eðlilegt að við hugum að þessum málum og fylgjumst vel með því sem grannar okkar eru að gera austan hafs og vestan vegna þess að hrunið á íslandi var margfalt stærra bæði miðað við hina frægu höfðatölu og miðað við stærð efnahagskerfis okkar það er hins vegar svo að með því frumvarpi um seðlabanka íslands sem hér er til umræðu er ekki verið að fara í umfangsmikla endurskipulagningu á þeim nótum sem ég hef rakið að nauðsynlegt sé það er enda ekki gott að fara í umfangsmikla endurskipulagningu á sama tíma og nýta þarf alla krafta manna til að bjarga því sem bjargað verður það á jafnt við um seðlabankann og fjármálaeftirlitið því eins og fulltrúar fjármálaeftirlitsins sem komu á fund háttvirtur viðskiptanefndar sagði um mögulega sameiningu þessara tveggja stofnana á nýjan

því nefni ég þetta hér herra forseti að frumvarpið sem hér liggur frammi til umræðu eftir meðferð í háttvirtri viðskiptanefnd er í rauninni einfalt og skýrt það tekur aðeins til yfirstjórnar bankans og ákvarðana um beitingu stjórntækja hans í peningamálum þetta eru tvö meginatriði annars vegar í upphaflegu frumvarpi hæstvirts forsætisráðherra að skipa einn seðlabankastjóra í stað þriggja og leggja niður hið fjölskipaða stjórnvald sem er bankastjórn seðlabanka íslands og í öðru lagi að festa í sessi peningastefnunefnd bankans þannig að í henni eigi sæti tveir sérfræðingar utan bankans í þriðja lagi að tryggja gagnsæi við ákvarðanir um þessi tvö atriði eins og nánar verður vikið að síðar markmið þeirra breytinga sem frumvarp hæstvirts forsætisráðherra kveður á um er að tryggja að í bankanum starfi yfirstjórn og það með að tryggt verði að faglega sé staðið að ákvarðanatöku við beitingu stjórntækja bankans í peningamálum og áhersla lögð á gagnsæi allra ákvarðana sem þar eru teknar hvað varðar skipan seðlabankastjórans þá var í frumvarpi hæstvirts forsætisráðherra ákvæði um að auglýsa skuli þá stöðu á opinberum vettvangi eins og önnur embætti á vegum íslenska ríkisins og gera skyldi tilteknar hæfiskröfur til umsækjanda hvað varðar ákvarðanir um beitingu stjórntækja bankans í peningamálum var í frumvarpi hæstvirts forsætisráðherra tryggt að að slíkum ákvörðunum skyldu koma tveir aðilar utan bankans og fengju þeir sæti í peningastefnunefnd hans og enn fremur var í frumvarpi hæstvirts forsætisráðherra gert ráð fyrir því að opinberlega skyldi gerð grein fyrir ákvörðunum peningastefnunefnd og forsendum þeirra þar með talið við vaxtaákvarðanir þetta voru meginefni frumvarpsins eins og það var kynnt í framsögu hæstvirtur forsætisráðherra og þau eru til þess ætluð að endurvekja traust á þeirri mikilvægu stofnun sem seðlabanki íslands er og mikilvægt er í þeirri stöðu sem íslensk þjóð nú er í frumvarpið tók í raun einni efnislegri breytingu í meðförum nefndarinnar með því að gerð er tillaga af hálfu meiri hluta nefndarinnar um að setja á stofn embætti aðstoðarseðlabankastjóra við seðlabanka íslands og skuli hann vera staðgengill seðlabankastjóra aðrar breytingar sem meiri hlutinn leggur til eru einkum til áréttingar þeim markmiðum frumvarpsins sem ég áður nefndi um að faglega sé að málum öllum staðið og gagnsæi verði sem mest ég mun nú herra forseti fara aðeins yfir sem er að finna á þingskjali fimm hundruð sextíu og sjö en áður en ég á að því vil ég þakka sérstaklega öllum þeim sem gáfu sér tíma oft með mjög litlum fyrirvara til að leggja háttvirtur viðskiptanefnd lið við vinnslu þessa máls ég nefndi alla þá fjölmörgu sem sendu inn umsagnir það komu held ég fimmtán skriflegar umsagnir margar mjög ítarlegar ég vil þakka sérstaklega þeim sem sendu þær inn og líka öllum þeim sem höfðu samband beint við nefndarmenn með ábendingar og tillögur og á það jafnt við um þingmenn sem aðila utan þings ég vil líka þakka sérstaklega þeim fjölmörgu sem komu á fund nefndarinnar það komu um tuttugu og þrír gestir á sjö fundi nefndarinnar og sumir oftar en einu sinni en síðast en ekki síst vil ég þakka starfsmönnum á nefndasviði og í forsætisráðuneytinu sem mikið mæddi á einkum á síðustu metrunum þá á ég herra forseti aðeins eftir að þakka háttvirtum nefndarmönnum gott samstarf en eins og ég nefndi áðan hélt nefndin sjö fundi um þetta mál og ég veit og þakka fyrir það að allir nefndarmenn gerðu þetta mál að forgangsverkefni sínu þá fjórtán daga sem frumvarpið hefur verið í meðförum þingsins ýmsar góðar tillögur nefndarmanna umsagnaraðila og gesta hafa ratað inn í breytingartillögur meiri hlutans og umsögn hans það er skoðun mín að með frumvarpi hæstvirts forsætisráðherra og þessari miklu vinnu sem háttvirtur viðskiptanefnd lagði í málið hafi verið lagður grunnur að betri og öflugri seðlabanka sem notið getur trausts og trúnaðar innan lands sem utan en á því þurfum við að halda og það er takmarkið en það er að finna á þingskjali fimm hundruð sextíu og sex en meiri hlutann skipa auk þeirrar sem hér stendur og er formaður viðskiptanefndar háttvirtir þingmenn gunnar svavarsson lúðvík bergvinsson höskuldur þórhallsson og birkir j jónsson ég ætla að reyna að fara stuttlega yfir þessar breytingartillögur það er ítarlega gerð grein fyrir þeim og forsendum þeirra í nefndarálitinu þá fyrst víkja að fyrstu breytingartillögunni á þingskjali fimm hundruð sextíu og sjö en þar er samkvæmt frumvarpi hæstvirts forsætisráðherra var gert ráð fyrir því að bankaráð fengi það hlutverk að setja starfsreglur um varðveislu gjaldeyrisvarasjóðsins að fengnum tillögum seðlabankastjóra með þessu væri bankaráðinu í reynd falið nýtt hlutverk að mati háttvirts viðskiptanefndar og þar sem ekki eru í frumvarpinu gerðar aðrar breytingar á hlutverki bankaráðs að nokkru leyti þá þykir ekki rétt að hrófla við því að svo stöddu við leggjum því til að seðlabankastjóri setji starfsreglur um varðveislu gjaldeyrisvarasjóðsins í öðru lagi eins og menn þekkja hefur verið rætt mikið um hæfniskröfur eða ég ætla að víkja fyrst herra forseti að þessari meginbreytingu sem er tillaga um að skipaður verði aðstoðarseðlabankastjóri auk seðlabankastjóra sem greindi í frumvarpi hæstvirts forsætisráðherra við gerum sem sagt tillögu um breytingu við þriðju greinar og er það í öðrum tölulið á þingskjali fimm hundruð sextíu og sjö um að auk þess að skipa seðlabankastjóra skuli forsætisráðherra skipa aðstoðarseðlabankastjóra sem skuli vera staðgengill bankastjóra og er lagt til að um skipun skipunartíma og hæfniskröfur gildi sömu reglur og um seðlabankastjóra aðstoðarbankastjóri leysir þannig seðlabankastjóra af í styttri fjarvistum og forföllum og fer hann þá með sömu valdheimildir og seðlabankastjóri samkvæmt lögum samanber almennar reglur um innra valdframsal innan stofnana rikisins samanber einnig nánari reglur sem seðlabankastjóri setur um umboð starfsmanna bankans þar með talið aðstoðarbankastjóra til að skuldbinda bankann með undirskrift sinni og skulu reglurnar staðfestar af bankaráði þessar tillögur er að finna í tölulið tvö á þingskjali fimm hundruð sextíu og sjö en í upphaflegu frumvarpi var tiltekið og stendur óbreytt að komi til lengri forfalla hvort heldur er þá seðlabankastjóra og nú aðstoðarseðlabankastjóra þá geti forsætisráðherra samkvæmt öðrum efnismgr þriðju greinar frumvarps sett seðlabankastjóra og aðstoðarseðlabankastjóra tímabundið í embættið ég ætla þá að víkja aðeins að menntunarkröfunum sem nokkuð hafa verið til umræðu vegna þess að líkt og menn vita komu fram ábendingar strax við fyrstu umræðu málsins um að þær kröfur um menntun sem kveðið er á um í frumvarpinu væru of þröngt skilgreindar þessi orð nokkurra þingmanna við fyrstu umræðu fengu mikinn stuðning í umsögnum og ummælum og töldu menn að það væri of þröngur stakkur skorinn að gera kröfu til meistarapróf í hagfræði í stað þessa leggur meiri hluti nefndarinnar til að umsækjendur um starf seðlabankastjóra og aðstoðarseðlabankastjóra skuli hafa lokið háskólaprófi í hagfræði eða tengdum greinum og búi yfir víðtækri reynslu og þekkingu á fjármálastarfsemi og efnahags og peningamálum þetta teljum við býsna víða skilgreiningu og ætti að vera til þess fallin að hæfustu menn með góða reynslu og þekkingu á fjármálastarfsemi og efnahags og peningamálum og með háskólamenntun á mjög breiðum grunni væru hæfir sem umsækjendur um þetta starf embættismanna ríkisins í nefndaráliti á blaðsíðu tvö er tekið sem dæmi um slík fagsvið viðkomandi umsækjenda sem til greina kæmu að mati meiri hlutans

og ég legg áherslu á þetta og fleira vegna þess að það getur aldrei verið um tæmandi upptalningu á hæfniskröfum sem þessum að ræða enda er það lagatextinn sem blífur það er hagfræði og tengdum greinum einnig er lagt til á þingskjali fimm hundruð fjörutíu og sjö að skipulagstími seðlabankastjóra sem og skipulagstími aðstoðarseðlabankastjóra skuli vera fimm ár en ekki sjö eins og tilgreint var í frumvarpi hæstvirts forsætisráðherra er það til samræmis við skipunartíma annarra embættismanna íslenska ríkisins ég nefndi áðan þá kröfu sem hæstvirtur forsætisráðherra lagði áherslu á í sinni framsögu um þetta mál um gegnsæi það á við um ráðningarferlið eða skipunarferlið því að þar var í upphaflega frumvarpinu gerð tillaga um að það yrði auglýst og það yrðu gerðar kröfur um menntun seðlabankastjóra en til þessa hefur seðlabankastjóri verið skipaður beint áðan nokkurra tilnefninga eða formlegs aðdraganda og hefur það sætt ámæli og menn talið að þar væri hætta mikil á pólitískum ráðningum sem þyrfti að girða fyrir hvernig er það gert almennt í lögum það er gert með kröfu um auglýsingu það er gert með kröfu um

tillögu ýmissa umsagnaraðila um að auk þessa skuli forsætisráðherra skipa sérstaka nefnd sem hafi það hlutverk að leggja mat á hæfi umsækjenda um þessar stöður tillagan miðar þá að því að styrkja enn frekar faglegan grundvöll við skipun í embætti það er gert ráð fyrir því að bankaráð seðlabanka íslands skipi einn fulltrúa í þessa matsnefnd einn fulltrúi verði skipaður af samstarfsnefnd háskólastigsins en í henni eiga sæti rektorar allra háskóla á landinu sem hafa fengið viðurkenningu menntamálaráðuneytisins og loks skili forsætisráðherra þriðja manninn og skal hann vera án tilnefningar og skal hann vera formaður nefndarinnar þá er ég kannski herra forseti kominn að peningastefnunefndinni en ákvæði um hana er að finna í fjórða grein frumvarpsins eins og ég sagði áðan er annar af tveimur meginþáttum þessa máls sá að formgera peningastefnunefnd bankans þannig að í henni eigi sæti utanaðkomandi aðilar það er peningastefnunefnd að sjálfsögðu starfandi í seðlabanka íslands í dag manna til upplýsingar er hún skipuð sjö mönnum þar af eru þrír sem hafa atkvæðisrétt það er hin fjölskipaða bankastjórn bankans hér er gerð tillaga í frumvarpi hæstvirts forsætisráðherra um formlega skipan í peningastefnunefnd og ef tekið er mið af þeim breytingartillögum sem ég hér mæli fyrir þá munu sitja áfram í henni fimm manns en í stað þess að seðlabankastjóri skipi tvo nefndarmenn að fenginni staðfestingu ráðherra eins og upphaflega var gerð tillaga um í frumvarpinu þá skipi forsætisráðherra þessa tvo utanaðkomandi aðila beint og breytingin miðar að því að takmarka áhrifavald seðlabankastjóra að þessu leyti það er eftirtektarvert að í mörgum þeirra umsagna sem nefndinni bárust var lögð mikil áhersla á það að takmarka sem mest áhrifavald seðlabankastjóra við höfum hins vegar í háttvirtri viðskiptanefnd og ég hygg að það eigi við um bæði meiri hluta og minni hluta lagt áherslu á það að styrkja sjálfstæði seðlabankans sem slíks og seðlabankastjórans innan skipurits bankans þannig féllumst við ekki á hugmyndir eða tillögur um það að peningastefnunefnd skyldi skipuð einvörðungu fulltrúum utan bankans eða að í peningastefnunefnd skyldu sitja að minnsta kosti að meiri hluta til aðilar utan bankans þessir tveir sérfræðingar sem við gerum þá tillögu um að forsætisráðherra skipi beint skulu vera sérfræðingar á sviði efnahags og peningamála og er það til skýringar til ítrekunar frekar á því sem sagði í upphaflegum texta frumvarpsins og í nefndaráliti kemur fram að meiri hlutinn telur að til álita kæmi að leita eftir erlendum einstaklingum eða einstaklingi til að taka sæti í þessari nefnd það er lagt til að skipunartími utanaðkomandi nefndarmanna verði fimm ár í stað þriggja sem var í upphaflegu tillögunum en ábendingar bárust um að það væri eðlilegt að hafa þetta ekki svo stuttan tíma miðað við það sem þá var hugsað um varðandi seðlabankastjóra varðandi peningastefnunefndina sjálfa að öðru leyti er lagt til að auk seðlabankastjóra eigi sæti í nefndinni aðstoðarseðlabankastjóri sem hér er gerð tillaga um að

þar sem lagt er til að áréttað verði og það er í þriðju grein á þingskjali fimm hundruð sextíu og sjö sem ég hef fjallað um sem sagt þessar breytingar á peningastefnunefndinni það er áréttað að peningastefnunefnd skuli við ákvarðanatöku um beitingu stjórntækja bankans í peningamálum taka mið af ástandi og horfum í fjármálastöðugleika með sama hætti og tekið er mið af ástandi og horfum í efnahags og peningamálum en það kom fram í umræðum í nefndinni umsögnum og ábendingum að þess hefði kannski ekki gætt nægilega vel

segir í frumvarpi hæstvirts forsætisráðherra að opinberlega skuli gerð grein fyrir ákvörðunum peningastefnunefndar og forsendum þeirra þar með talið í vaxtamálum þá gerum við tillögu um að fundargerðirnar sem slíkar verði gerðar opinberar og nefndin setji sér sérstakar reglur þar um þetta tíðkast meðal annars í bretlandi þar sem opna skal fundargerðir nefndarinnar innan sex vikna og í svíþjóð þar sem birta skal fundargerðir peningastefnunefndar innan tveggja vikna er þetta talið til þess fallið að auka trúverðugleika ákvarðana nefndarinnar auk þess sem það felur í sér aukið gagnsæi sem ég nefndi áðan telja verður nauðsynlegt fyrir fjármálalífið að það fái upplýsingar um það á hvaða grunni þessar ákvarðanir peningastefnunefndar skulu teknar gagnrýnt hefur verið af hálfu fjármálafyrirtækja að forsendur og markmið stýrivaxtaákvarðana til að mynda séu ekki uppi á borðinu sú

um leið fengi bankinn með birtingu fundargerða nauðsynlegt aðhald og málefnaleg umræða um ákvarðanirnar forsendurnar og afleiðingarnar mundi aukast það er til að mynda talið þýðingarmikið og kom fram í umsögnum og umræðum á fundum nefndarinnar að upplýst sé hvernig atkvæði falla við töku ákvarðana í peningastefnunefnd og ég nefndi áðan er gert ráð fyrir því að peningastefnunefnd setji nánari reglur um birtingu fundargerða þar með talið um tímamörk birtingar eitt nýmæli er að finna í tillögum meiri hluta háttvirtur viðskiptanefndar og það er að peningastefnunefnd skuli gefa alþingi skýrslu tvisvar á ári um störf sín og þá er gengið út frá því að þrjár nefndir þingsins efnahags og skattanefnd sem seðlabankinn heyrir með réttu til fjárlaganefnd og viðskiptanefnd fundi sameiginlega um efni skýrslnanna ásamt nefndarmönnum úr peningastefnunefnd þá vil ég herra forseti vekja athygli á því sem segir í breytingartillögum við fimmtu grein frumvarpsins um að nefndarmönnum í peningastefnunefnd sé óheimilt að sinna störfum utan bankans sem geta verið til þess fallin að draga óhlutdrægni þeirra í efa þetta er viðhorf sem meiri hlutinn leggur til að verði sett inn til áréttingar til að koma í veg fyrir hagsmunaárekstra komi upp ágreiningur um beitingu þessa ákvæðis sker forsætisráðherra úr samkvæmt tillögu meiri hlutans og þá er jafnframt gerð tillaga um að forsætisráðherra geti með reglugerð kveðið nánar á um hæfisskilyrði þar með talin neikvæð hæfisskilyrði þeirra sem eiga sæti í peningastefnunefnd með neikvæðum hæfisskilyrðum er meðal annars átt við að menn séu taldir fruminnherjar og þurfi þá að tilkynna um aðgerðir sínar ef þeir eru þátttakendur á markaði síðan eru nokkrar breytingartillögur sem taka til þessa nýja embættis aðstoðarbankastjóra sem ég ætla ekki að fara nánar út í sem er bara til samræmis við það sem segir um seðlabankastjóra svo sem eins og hvernig eigi að ákveða starfskjör hans en ég vek athygli á því varðandi peningastefnunefndina og þetta nýja embætti aðstoðarbankastjóra þá er gert ráð fyrir því að um þessa nefndarmenn gildi sömu ákvæði um þagnarskyldu og meðferð trúnaðarupplýsa og gilda um seðlabankastjóra og aðra starfsmenn bankans og bankaráðsmenn samkvæmt þrítugustu og fimmtu grein laga um seðlabankann herra forseti ég er rétt að ljúka máli mínu ég vil vekja athygli á því að það eru lagðar til nokkrar breytingar á bráðabirgðaákvæðunum en einnig að bætt verði við nýju ákvæði til bráðabirgða þar er verið að tala um svokallaða veltiskipan til að tryggja í rauninni að það renni ekki út komi í veg fyrir að skipunartími til að mynda seðlabankastjóra og aðstoðarseðlabankastjóra renni út á sama tíma því er gerð tillaga um það að seðlabankastjórinn verði skipaður til fimm ára eins og segir í lögunum en þrátt fyrir þau ákvæði um fimm ára skipan aðstoðarbankastjóra skuli hann hið fyrsta sinn vera skipaður til fjögurra ára á

til þriðja ára og hins vegar til fjögurra ára í ákvæði tvö til bráðabirgða herra forseti er ítrekað hvernig standa skal að setningu seðlabankastjóra og aðstoðarseðlabankastjóra til bráðabirgða þann tíma sem tekur að uppfylla önnur ákvæði laganna eftir gildistöku þeirra það er ákvæði um auglýsingu skipan matsnefndar og í framhaldinu skipun í embætti seðlabankastjóra og aðstoðarseðlabankastjóra en eins og bráðabirgðaákvæðið ber með sér í frumvarpinu fellur niður við gildistöku laganna þá segir með leyfi forseta við gildistöku laga þessara er bankastjórn seðlabanka íslands lögð niður og þar með embætti þriggja bankastjóra sem sæti eiga í stjórninni þar með talið embætti formanns bankastjórnar síðan er tekið á því hvernig

setur til bráðabirgða í slík embætti meðan auglýsingaferlið fer fram og þær breytingar sem meiri hluti nefndarinnar leggur til að gerðar verði á því ákvæði eru til áréttingar þessu ég hef lokið herra forseti að fara yfir lauslega þær breytingartillögur sem meiri hluti viðskiptanefndar gerir ég vil ítreka að lokum þakkir mínar til starfsmanna þingsins og til nefndarmanna allra og gesta fyrir að hafa